Swobodny przepływ osób i pracowników w Unii Europejskiej jest jedną z kluczowych korzyści płynących z integracji. W okresie wychodzenia z kryzysu gospodarczego i finansowego powinniśmy szczególnie wspierać mobilność obywateli Unii Europejskiej, dzięki czemu będziemy mogli szybciej i skuteczniej reagować na zapotrzebowanie rynków pracy w państwach członkowskich. Pomimo faktu, iż od dawna podstawową wartością Unii jest swoboda przemieszczania się i podejmowania pracy w państwach członkowskich, obywatele nadal napotykają na wiele barier i przeszkód wynikających z uwarunkowań i różnych krajowych rozwiązań legislacyjnych. Obecnie jedynie 2 obywateli Unii pracuje w państwie członkowskim innym niż państwo, którego są obywatelami. Chęć podjęcia pracy w innym kraju deklaruje zaś ok.

Przykładem barier uniemożliwiających swobodne podejmowanie pracy w krajach Unii są nadal procedury uznawania kwalifikacji zawodowych. W tej sytuacji potrzebna jest pilna rewizja obowiązującej obecnie dyrektywy, ale także odpowiednie i szybkie wdrożenie nowych przepisów w państwach członkowskich. Nowe przepisy powinny opierać się na uproszczonych procedurach, dobrej informacji, redukcji ilości zawodów regulowanych oraz wprowadzeniu większej automatyczności w systemach uznawania kwalifikacji zawodowych. Tylko w taki sposób zachęcimy obywateli do większej mobilności i zagwarantujemy podstawowe prawo do swobodnego podejmowania pracy w Unii Europejskiej. Problem uznawania kwalifikacji zawodowych jest tylko jednym z elementów długoterminowej i kompleksowej strategii na rzecz mobilności, której Europa potrzebuje, aby zapewnić trwały wzrost.